Monsieur le Président, chers collègues, oui, nous avons besoin de dépenses publiques responsables. Oui, nous avons besoin d'équilibrer nos budgets. Cela suppose une gestion responsable des dépenses et on en parle suffisamment pour le moment.

Mais non, Messieurs du Conseil Messieurs surtout d'ailleurs, pas tellement Mesdames c'est une imposture que de laisser croire que nous allons relever les défis du moment exclusivement en réduisant les dépenses, parce que c'est cela qui plongera le plus sûrement l'Europe dans la récession, c'est cela qui, le plus sûrement, détruira le tissu social, cette cohésion sociale qui fait partie de l'identité de l'Union européenne. Et donc, si nous voulons rétablir l'équilibre des finances publiques il n'y a pas d'autre solution et être également capables d'investir parce qu'il ne s'agit pas seulement de réduire les déficits, il s'agit d'investir dans notre avenir il nous faudra trouver de nouvelles recettes.

cela veut dire mettre à contribution ceux qui ont profité le plus de leur rente de situation on pense au secteur énergétique cela suppose de cesser de faire des cadeaux, comme lors de toutes les réformes fiscales qui ont été faites, aux plus riches de la société ou aux entreprises qui profitent des niches fiscales, et de s'attaquer pour de vrai à la fraude fiscale.

Plutôt la souveraineté fiscale et l'échec que de s'attaquer vraiment aux racines du problème.